Sehen Sie in der langen Perspektive aus Ihrer jetzt doch zehnjährigen Erfahrung in der Europa Politik die Chance, dass wir einmal dorthin kommen, wo Schweden seit Jahrzehnten schon ist, was Transparenz betrifft?